Porque cuando usted nos plantea ante este Parlamento, una vez más, un futuro cada vez más optimista, que nos viene a subrayar que vamos poco a poco saliendo de la crisis y cumpliendo con nuestros objetivos, sin dar una mínima explicación de lo que ha acontecido hasta ahora, sin hacer un único análisis autocrítico de lo que ha sucedido hasta ahora en el conjunto de la Unión Europea, simplemente creo que sus palabras no tienen ninguna credibilidad y, además, que lo único que hace es empujarnos a millones de ciudadanos a pensar que la Comisión no trabaja para ellos. Porque, claro, señor Comisario, esta no es la primera estrategia que se nos plantea en este Parlamento es la tercera vez que la Comisión incide en la misma estrategia, que nos promete unas previsiones económicas que viene corrigiendo trimestre tras trimestre, año tras año y que, por lo tanto, se van incumpliendo sistemáticamente. ¿No cree el señor Comisario que, en vez de revisar las previsiones económicas, lo que hay que revisar es la estrategia de fondo que lleva la Comisión para que se cumplan esas previsiones económicas?

Yo le voy a dar algunas alternativas la primera, como digo, es hacer unos calendarios de reducción del déficit que sean compatibles con el crecimiento económico y la creación de empleo.

Claro que, dentro de la Unión Europea, hay distintos países con mejores cuentas económicas, en las que se pueden hacer mayores esfuerzos desde el punto de vista de la austeridad, pero también es verdad que hoy, en algunos países, esos esfuerzos excesivos de austeridad nos están matando económicamente y asfixiando socialmente. Están empujando a los ciudadanos a la mayor de las desesperanzas. Y, por supuesto, también cumplan con su palabra dejen de exigir a los Estados miembros que cumplan, a través de sus programas nacionales de reforma, y cumplan, por una vez, con lo que se comprometen la Comisión y el Consejo Europeo con la unión fiscal, con la unión bancaria y con la coordinación presupuestaria. Y, por supuesto, no nos hablen de competitividad a cualquier precio, porque competitividad a costa de bajar los costes salariales y el coste de las pensiones